Denis Mukwege est une personne admirable, il a consacré la plus grande partie de sa vie à combattre la violence sexuelle comme arme de guerre.

Ce choix de 2014 exprime mieux que nous ne pouvons le faire aujourd'hui notre admiration pour le Dr. Mukwege, mais ce choix implique aussi pour nous, aujourd'hui encore, une responsabilité particulière en tant que député européen. Nous lui devons notre appui pour qu'il puisse continuer à défendre en toute sécurité les droits humains. Les présentes menaces sur son droit fondamental à la vie sont dues à son infatigable combat, et plus particulièrement à ses appels à mettre fin à l'impunité dont jouissent ceux qui commettent des crimes sexuels et des massacres dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo.

Mais nous en appelons aussi à la communauté internationale pour qu'elle intensifie ses efforts afin d'éliminer l'utilisation de la violence sexuelle en tant qu'arme de guerre, de protéger les victimes, de mettre fin à l'impunité des agresseurs et de garantir l'accès à la justice et à la réparation pour les victimes.